undan mér fékk nokkuð gott svigrúm til að svara því andsvari sem ég lagði hér fram og geri ég engar athugasemdir við það mér heyrist helst á háttvirtum þingmanni að það sem við hefðum átt að gera að hans mati á þeim tíma þegar við vorum að velta fyrir okkur aðild að evrópska efnahagssvæðinu hefði verið að reyna að fara fram á sérmeðferð eða öðruvísi leið heldur en ákveðið var að fara ég var ekki í þingsölum á þeim tíma en ef ég man rétt töldu flestir að það að reyna að gera tvíhliða samning við evrópusambandið á þeim tíma við þær aðstæður sem þar voru uppi hefði ekki reynst fær leið fyrir okkur á íslandi ekki ætla ég að leggja mat á það en vil bara segja í sambandi við evrópusambandsumræðuna og hugsanlegar aðildarumræður við evrópusambandið að ég tel það ábyrgðarhluta af okkar hálfu ef við förum ekki að

skilgreina samningsmarkmið en helst ekki sækja um aðild við viljum sækja um aðild eftir að samningsmarkmiðin hafa verið skilgreind með það í huga að ganga inn í evrópusambandið að því gefnu að niðurstaða samningamanna fyrir okkar hönd sé ásættanleg fyrir íslenska þjóðarbúið og íslenska þegna hverjum dettur það í hug að það séu einhverjir hér á þingi sem vilja fara að semja þannig við evrópusambandið og koma heim með þannig samningsniðurstöðu að hún verði lögð fyrir þjóðina til atkvæðagreiðslu vitandi að slík samningsniðurstaða yrði kannski felld vegna þess hvernig hún liti út að sjálfsögðu reyna menn að skilgreina samningsmarkmiðin fyrst koma svo heim og leggja þau fyrir þjóðina